Madame la Présidente, trois des terroristes islamistes qui ont tué 130 personnes à Paris sont arrivés en France par la Grèce en s'infiltrant parmi les migrants. Ce drame aurait dû inciter l'Union européenne à durcir sa politique d'immigration. Elle a choisi au contraire de persister dans l'erreur. Ce rapport en est l'illustration il vise à faciliter les recours des migrants contre les agents de Frontex en invoquant de prétendues violations des droits fondamentaux. La manœuvre est évidente, il s'agit de réduire encore les possibilités d'expulsion

les ONG expliqueront aux migrants qu'il faut en déposer pour gagner quelques mois de séjour supplémentaires et au bout du compte, on n'expulsera plus personne. Déjà à l'heure actuelle, l'Union parvient à peine à éloigner un migrant en situation irrégulière sur trois cette veulerie est inadmissible.